Nun ist es wichtig, allen Belangen des Lissabon Vertrags voll umfänglich gerecht zu werden. Das gilt auch für den gesamten Haushaltsbereich. Und es hat sich gezeigt Das Parlament ist ernst zu nehmen, und es hat Sinn, das Parlament ernst zu nehmen. Diese Haushaltsverhandlungen haben das sehr deutlich gemacht.

Wir haben uns zurückgenommen. Wir haben das selber in unserem Ausschuss erreicht und hingebracht. Darauf lege ich Wert! 300 Millionen Euro für den Milchfonds gegen alle Argumente der Kommission über Jahre, gegen Argumente des Rates, das ist der Erfolg für das Parlament in dieser schwierigen Situation für die Milchbauern. Aber auch andere Zweige in der landwirtschaftlichen Produktion haben es im Moment sehr schwer. Es ist nicht nur die Landwirtschaft, es sind nicht nur die Landwirte viele Arbeitsplätze im nachgelagerten Bereich sind davon betroffen. Das macht in der aktuellen Situation noch mehr Schwierigkeiten. Für den Milchfonds brauchen wir noch die feste Haushaltszeile, und das wollen wir in der Zukunft erreichen. Wir haben im Haushalt 2010 mehr Gelder eingestellt als für